Monsieur le Président, chers collègues, vendredi dernier, j'ai visité à Varsovie le siège flambant neuf de Frontex, la fameuse agence européenne de gardes frontières et de garde côtes, censée nous protéger de l'afflux massif et incontrôlé d'immigrés illégaux. Après avoir reconnu que l'écrasante majorité de ces clandestins ne sauraient être considérés comme des réfugiés, les responsables de Frontex nous ont alertés sur la situation très inquiétante au large des côtes espagnoles.

pourquoi je crois qu'il est urgent que nous ayons un débat sur cette situation très préoccupante au large de l'Espagne, sans oublier bien sûr les autres points d'entrée, en particulier depuis la Libye vers l'Italie, où la collusion entre les ONG et les mafias de passeurs est chaque jour plus évidente.